Señora Presidenta, señora Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, en el debate anterior, señora Ashton, ha dicho usted que estaba escandalizada por la situación en Siria y creo que ya hemos agotado lo hemos dicho en otros debates todos los calificativos. Indignación, frustración, impotencia, y mientras tanto, se sigue produciendo un baño de sangre en el país. Y hechos la dimisión de Kofi Annan en un plan que estaba abocado al fracaso desde el primer momento. Y declaraciones, muchas declaraciones declaración del nuevo Enviado Especial, diciendo que esta es una misión casi imposible me pregunto por qué la ha aceptado declaración del Ministro de la Presidencia en ejercicio del Consejo, diciendo que se van a producir nuevas sanciones contra Siria declaraciones del Ministro sueco, diciendo que no cree que vayan a producir efectos declaraciones del Ministro francés, diciendo que hay que incrementar la presión. En definitiva, muchas declaraciones y pocos hechos. Y, como usted decía muy bien, señora Ashton, la situación sigue igual que hace meses, pero con más muertos. El régimen está amparándose en la complicidad de Rusia y China en el Consejo de Seguridad y la oposición está ganando adeptos en el tablero regional, esperando que, más tarde o más temprano, haya una intervención internacional. Mientras tanto, creo que ha llegado el momento de que la Unión Europea, señora Ashton, y los actores regionales tomen alguna decisión. Quiero pedirle que se pronuncie sobre algunas cuestiones concretas si comparte usted o no la declaración de la Embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, que ha dicho que ha llegado el punto de hacer algo si el Consejo de Seguridad no avanza si cree usted que es viable la introducción de corredores humanitarios si cree que es posible una zona de exclusión aérea si es deseable y conveniente armar, apoyar y ayudar a la oposición. Señora Ashton, más de veinte mil muertos nos interpelan y tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Ustedes han prestado muy bien la ayuda humanitaria y la siguen prestando, pero no tenemos la vocación de ser una Cruz Roja Internacional.